Najbolj mi je všeč film Moje pesmi moje sanje. Všeč mi je zato, ker gre za družinski film, ki se je odvijal v začetku druge svetovne vojne. Še posebej mi je všeč zato, ker je po svoje domoljuben in nastopa veliko lepih in prijaznih otrok. Dogodek se odvija v Avstriji v družini fon Trapp. Oče je bil oficir v bivši avstrijski vojski, star kakšnih petdeset let. Umrla mu je žena. Imela sta sedem otrok. Z družino je zaradi službe preživljal le vikende. Tudi doma je vpeljal vojaški način življenja in odločanja. To je za gledalce hkrati tragično in smešno. Še zlasti pa pri reakcijah otrok. Glede na to, da je ostal sam, si je našel gospodinjsko pomočnico. To je bilo dekle z imenom Marija, ki je bila stara komaj dvajset let, in je bila nuna. Vendar v samostanu ni zdržala, ker je bila zelo vesele narave in je rada prepevala. To je motilo tudi samostansko osebje. Ko je prišla v družino von Trapp, je takoj vzljubila otroke in je do njih uporabila popolnoma drug pristop kot oče. Ni jim ukazovala, pogovarjala se je z njimi, in hitro osvojila njihova srca. Predvsem pa je z njimi rada prepevala. Tudi oče je sčasoma spoznal, da je njegov pristop do otrok, ni dober. Občudovati je začel Marijo in se je zaljubil vanjo. Tudi otroci so spoznali, da se je oče začel drugače obnašati, in z dneva v dan so postajali lepša družina. Sčasoma je oče zaprosil Marijo za roko, kar nekaj časa je oklevala, potem pa se je vendarle odločila in sprejela očetovo ponudbo. Čez nekaj časa sta se pa poročila. V tistem času pa se je začela druga svetovna vojna. Oblasti so zahtevale, da gospod von Trapp sodeluje z nacisti. On pa je to zavrnil, ker je bil avstrijski domoljub. S tem si je nakopal njihovo sovraštvo, pokazal se je tudi kot zaveden Avstrijec. Spoznal je, da je njegovo življenje v nevarnosti. Zato je sklenili oditi iz Avstrije. Seveda s celo družino. Pobeg je načrtoval tako, da je z družino organiziral pevski koncert, kjer je tudi sam prepeval. Na tem koncertu so na koncu prvič zapeli zelo lepo pesem z naslovom Edelweiss v prevodu Beli cvet. Prisotne je vse ganila. Takoj po koncertu so pobegnili, pri tem pa so jim pomagale tudi nune, kjer je živela Marija. Meni je najbolj všeč Bohinj. Všeč mi je zato, ker je skoraj v okolici neokrnjene narave in čisto pod Julijskimi Alpami. Človek ima občutek, kot da je prišel v raj pod Triglavom. Glavna znamenitost tega kraja je Bohinjsko jezero, ki je tako čisto in lepo. V njem lahko vidiš različne vrste rib, je pa izredno hladno. Če nisi preveč zmrznjen, se lahko kopaš v njem, sicer pa tega ne svetujem. V Bohinj se iz Domžal odpeljemo proti Kranju. Iz Kranja nadaljujemo pot po avtocesti do Lesc. Že Lesce so zanimive zaradi svojega športnega letališča, vendar če sem se odločil za pot v Bohinj, to nadaljujem in v Lescah zasučem levo. Iz avtoceste proti Bleda, ki žal še danes nima obvoznice. Iz Bleda se po regionalni cesti preko več naselij končno pripeljemo v Bohinj. Všeč mi je poklic ekonomista. Zato, ker kot ekonomist lahko opravljaš delo na zelo različnih področjih. Povsod pa veljajo enake ekonomske zakonitosti. Poklic je v glavnem povezan z veliko komunikacije, potovanji, odkrivanjem vedno novih poznanstev, s pomočjo katerih želiš kar najbolje opraviti svojo nalogo in doseči postavljeni cilj. Kot ekonomist si lahko na začetku referent, tajnik ali tajnica. Komercialist, vodja oddelka, računovodja, planer, analitik od doseženih poslovnih rezultatih in ponavadi na koncu celo lahko napreduješ na delovno mesto direktorja in podobno. Najbolj mi je všeč ocvrto jajce, ker je hitro pripravljeno, ima dober okus, ima veliko vitaminov in se ga ne naveličaš jesti. Seveda pa je pogoj, da je to po možnosti domače, iz pašne in talne reje. Za cvrtje jajca ni veliko priprav. Pripravimo ponvico, vanjo vlijemo čisto malo olja lahko dodamo tudi svinjske ocvirke, jo segrejemo, nato pa na vročo maščobo vlijemo jajce. Jajce nekaj trenutkov pečem, nato ga na krožnik serviramo, pred zaužitjem ga še malo posolimo in popopramo. Najbolj mi je všeč še vedno knjiga oziroma povest Martin Krpan. Zdi se to malo otročje, ampak kljub temu. Všeč mi je zato, ker je že takrat Fran Levstik znal tako prečudovito opisati dušo slovenskega kmečkega človeka in njegove občutke in čustva. Na Dunaj je prišel strašen turški razbojnik z imenom Brdavs, ki je pozval dunajsko gospoda na dvoboj. Vsakega, ki se mu je zoperstavil, je ubil z mečem. Celo cesarjevega sina. Kot zadnje upanje na uspeh je cesarju v se je cesarjev v spomin prikazal majhen, a čokat človek, Krpan po imenu, ki je bil doma iz Svete Trojice na Kranjskem. Tega možakarja se je cesar zapomnil, ko je pozimi v visokem snegu obiskal Kranjsko. Na poti se je srečal s Krpanom, ker je bila cesta preozka, je Krpan preprosto prijel svojo kobilico, ki jo je jezdil, in jo postavil kraj poti v sneg. Cesar si je mislil, da ga te turške nadloge edino lahko le reši Krpan, ki je zelo močan in bo gotovo ukrotil Brdavsa. Res je poiskal Krpana, ki je Brdavsu ob dvoboju spretno nastavil kij, in si z njim zavaroval glavo. Brdavsa pa je po neuspelem zamahu z mečem potegnil s konja in ga obglavil ter tako rešil avstrijsko kraljevo čast. Vendar pa Krpan skozi vse dogajanje vedno kaže svoj naravni odnos do stvari in življenja. Ne prizadenejo ga nobene dvorske muhe, pretkanost gospode in podobno. Najbolj mi je ostala v spominu lanskoletna huda toča. Pojavila se je proti večeru, ko se je že stemnilo. Nenadoma se je zelo pooblačilo, nebo je postalo kar črno, grozeče. Pojavili so se strele in treski. Ulil se je dež. Takoj zatem pa je začela padati najprej drobna, nato pa vedno debelejša toča, ki je postajala vedno bolj nepravilne oblike. Nazadnje je izgledala kot granitne kocke. Ob padanju toče je nastal tak hrup, kot bi se premikala vojska s težkim orožjem. Na strehi hiše in gospodarskega poslopja so se začele pojavljati luknje v premeru pet do deset centimetrov. Bilo je strašno. Po stenah je začela teči voda. Pritekla je celo v stanovanje. Na hlevu se je zmočilo seno. Bilo je obupno. Končno je toča nehala padati, tudi deževati je prenehalo. Veliko dela je bilo še naslednje dni z odpravljanjem posledic V Trujnah je zmanjkalo kritine, krovski mojstri so bili zasedeni. Utrpel sem veliko škodo, ki se je gibala v več tisoč evrov. Meni se zdi najbolj uporabno orodje namizni mizarski cirkular. Z njim v stanovanju lahko opravljaš zelo različna vzdrževalna dela, kot so, režeš deščice raznih oblik, pod različnimi koti. Lahko si sam narediš kakšne majhne lesene izdelke. Popravljaš razne lesene ograje in podobno. Meni je najbolj všeč poletje, zato ker je toplo. Oblečeš kratke hlače in majico in to je vse, kar potrebuješ. Na noge pa si obuješ sandale. Dnevi so dolgi, marsikaj se v enem dnevu lahko postori. To je tudi čas dopustov, ko si človek v nekem drugem kraju odpočije in pridobi novih moči. Mislim, da se poleti zgodi vse najlepše. Poletni večeri, sladoled, pijača in tako dalje. Slabe plati poletja tudi obstajajo in so prehuda vročina, vremenske neprilike, recimo hude nevihte s točo, udari strele in podobno. Pa kljub temu je zame poletje še vedno najlepši čas. Jaz sicer nimam veliko hobijev, lahko pa bi rekel, da je hobi tudi članstvo v Društvu za rejo mesnih pasem Slovenije. Tukaj se združimo ljudje s podeželja, ki se ukvarjamo s kmetijstvom, konkretno prireja pitancev mesnih pasem. V našem društvu se vedno kaj dogaja. Seznanijo nas s kakšnimi novimi ugotovitvami pri, pri reji pitancev. Skupaj obiščemo kmetije doma in v tujini. Skupaj si ogledamo sejemske prireditve in organiziramo si piknik enkrat letno. Res je zabavno. Skoraj bi lahko rekel, da moj hobi sodelovanja v Društvu za rejo mesnih pasem Slovenije skoraj nima slabe plati, pa vendar slaba stran tega hobija je, da si mora človek vzeti čas za kakšno aktivnost in to je ponavadi ravno takrat, ko mi časa resnično primanjkuje. Najbolj mi je všeč naš mucek. Pa nimamo samo enega, imamo jih pet. Sicer maček je poznan po tem, da na človeka ni, ne vem kako navezan. Menda gospodarja zamenja takoj, če ugotovi, da bi se mu drugod bolje godilo. Ne glede na to slabo mačjo na lastnost, imam mačke rad, saj se pustijo božati, imajo tako lepo dlako, posebej prikupni pa znajo biti, ko hočejo hrano. Ko pa imajo vsega dovolj, pa tudi hitro pokažejo kremplje in celo zarenčijo. Za mačke pa res ni težko skrbeti. Sploh ne za take, ki ne živijo v stanovanju, ampak so zunaj in jim lastnik omogoča naravno mačje življenje. Mislim, da so mački za dar svobode resnično hvaležni. Na razpolago morajo imeti ves dan hrano in vodo. Občasno jih pregledamo, če imajo kakšne zajedalce, in to je tudi vse. Ljudje ogrevajo svoje hiše na veliko različnih načinov. Na trda goriva, to so drva, peleti, lesni briketi in podobno. Lahko se ogrevajo na tekoče gorivo, kurilno olje in plin. Najbolj primerno pa je gotovo ogrevanje na elektriko s pomočjo različnih grelnih teles, kot so razni paneli, toplotne črpalke, sevala in podobno. Spoštovani, leto je naokoli. Spet si želim, da se z vami družim in si z vami izmenjamo kakšne lepe misli, dogodke in podobno. Čas bomo malce ustavili. Pridite v petek zvečer ob šestih, dobimo se pri Maganu. Za smeh, jedačo in pijačo ter glasbo bom poskrbel jaz, vi pa prinesite zvrhano mero veselja in dobre volje. Nasvidenje pri Maganu. Vse najboljše za tvoj rojstni dan. Želim ti zdravja in uspeha predvsem pa dobrega počutja, kamorkoli prideš.